Señora Presidenta, este informe no es un informe sobre la naturaleza de Frontex ni sobre su justificación como agencia en la constelación del espacio de libertad, justicia y seguridad, sino sobre qué puede hacer este Parlamento para reforzar el compromiso de Frontex que explicó la última reforma de su Reglamento. Un compromiso con los derechos fundamentales y que, por tanto, haga que los agentes de Frontex tengan formación especializada, se identifiquen como tales por emblemas y, además, tengan un compromiso específico con los colectivos especialmente vulnerables, especialmente en materia de género y de discriminación por orientación sexual. Pero, sobre todo, que permita al director ejecutivo de Frontex excluir a los agentes que no cumplan estrictamente los protocolos y el Reglamento que vincula a la agencia a la observancia de los derechos fundamentales consagrados en una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que no discrimina entre europeos y no europeos a los efectos de afirmar el compromiso de la Unión Europea con los derechos fundamentales.